skýrslu sem ég hef áhuga á að taka upp hér í þingsal og í framtíðinni við bæði ráðherra og aðra þingmenn mig langar því að beina því til hæstvirts ráðherra hvort hann telji ekki eðlilegt að það sé sest niður af hálfu forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar og reynt að ákveða einhverja dagskrá á næstu vikum sem maður gæti tekið frá til dæmis einn dag í viku þar sem ekki yrði gert annað heldur en að ræða frekar það sem kemur fram í þessari skýrslu það eru fjölmörg atriði sem þarf að taka á mjög bráðlega svo eru einnig í henni fjölmörg atriði sem eru fóður fyrir framtíðina líka sem þarf að ræða kannski síðar meir en mér finnst brýnt að það sé gefinn meiri tími í þessa umræðu og velti því fyrir mér hvort hæstvirtur ráðherra sé ekki sama sinnis